To wielki paradoks, że od czasu arabskiej wiosny sytuacja chrześcijan w Egipcie ulega pogorszeniu niemalże z każdym miesiącem. Atakowane są zgromadzenia wiernych, ponad 100 chrześcijańskich kobiet zostało porwanych, są one nierzadko gwałcone, zmuszane do przyjęcia islamu. Unia Europejska musi w tej sprawie działać szybko i jednoznacznie. Nasze ekonomiczne i polityczne wsparcie powinno być adresowane wyraźnie tylko do sił demokratycznych. Musimy sprzeciwić się odniesieniom do szariatu w egipskiej konstytucji. Wybory w tym kraju powinny odbyć się po zmianie konstytucji i trwać jeden dzień w skali całego kraju, tak aby uniknąć fałszerstw i zastraszania.